Señor Presidente, las infracciones a la propiedad intelectual parecen un juego, pero matan el juego. Eliminan la igualdad en el libre juego de la competencia para que el jugador más tramposo gane, esto es, el que no respeta las normas, el que no paga impuestos, el que no se atiene a los derechos ni de los trabajadores ni de los clientes. En este informe hemos superado, de una vez por todas, el término piratería. Creemos que el término piratería es equívoco, pues no entendemos bien cuál es su relación con el abordaje de barcos en el mar ni con las míticas leyendas corsarias. Hasta los propios infractores han hecho a veces bandera de este término para presentarse como adalides de la libertad, pero su lucha es vana porque acaban sirviendo a los intereses de grandes multinacionales que quieren disponer de contenidos sin pagar.

Al pan, pan y al vino, vino, decimos en español. El Observatorio sito en Alicante, donde ya funciona con pleno éxito de gestión el Registro de Marcas, va a revelar con cifras verdades que no parecen tan evidentes a ojos de todos. El Observatorio propondrá y, sobre todo, informará de la situación en el sector y del cumplimiento de las normas. Además, el texto incluye una garantía suplementaria para la protección de datos. Como el Observatorio será plataforma de encuentro entre el sector público y el privado, es clave su composición. He insistido, por tanto, en la inclusión de las industrias creativas, para considerar la dimensión del empleo especialmente, así como de un examen anual en el informe de gestión que evalúe que existe una representación equilibrada de los actores implicados.